að hlýindi yrðu okkar helsta áhyggjuefni en þannig er það nú á tímum stærsta verkefni alþjóðasamfélagsins sú mesta ógn sem við stöndum frammi fyrir er hin hnattræna hlýnun og þess vegna hafa menn verið að leita ráða sameiginlega og á alþjóðavettvangi og hver í sínu landi til að fást við það verkefni og leita lausna sem gætu dregið úr þeirri miklu mengun sem er að hafa stórfelld neikvæð áhrif fyrir heimsbyggðina alla og er nú svo komið að þrátt fyrir að ýmsar efasemdarraddir hafi fyrir ekki mörgum árum hljómað um hina hnattrænu hlýnun þá eru þær efasemdarraddir nú allar hljóðnaðar og almennt viðurkennt að þetta loftslagsbreytingarnar í heiminum eru eitthvert mest aðkallandi og brýnasta viðfangsefni okkar þróaðar þjóðir samstarfsþjóðir okkar hafa hver af annarri markað sér

en þjóðir eins og norðmenn og svíar ríkjasambönd eins og evrópusambandið ríki eins og kalifornía og flest ríki að ég held á vesturlöndum nú orðið hafa sett sér stefnu í loftslagsmálum og markmið um það hvernig þær hyggist draga úr loftslagsmengun á komandi árum og áratugum og það er þess vegna eðlilegt að spurt se hver sé stefna ríkisstjórnar íslands í loftslagsmálum hvaða markmið ríkisstjórnin hefur sett sér um að draga úr loftslagsmengun á næstu árum og áratugum ég hef þannig bent á að í kaliforníu hefur ríkisstjórinn sett að markmiði að þar verði dregið úr mengun um fimmtíu prósent fyrir árið tvö þúsund fimmtíu evrópusambandið hefur nýverið gefið það út að það hyggist draga úr mengun um tuttugu prósent fyrir árið tvö þúsund tuttugu og sé tilbúið til að ráðast í þrjátíu prósent samdrátt ef önnur iðnríki koma með það er þess vegna eðlilegt að hæstvirtur umhverfisráðherra sé spurður hver sé afstaða ríkisstjórnar íslands til þeirrar yfirlýsingar evrópusambandsins og hvort ísland sé tilbúið til að ganga jafnlangt í því að draga úr mengun eins og evrópusambandið

vegna íslenska ákvæðisins fari ekki yfir einn komma sex milljón tonna að meðaltali en samkvæmt fyrirliggjandi stóriðjuáformum virðist það vera að mengun þá um áramótin verði komin fram úr þeim heimildum sem gilda á þessu tímabili